Celý den dnes diskutujeme o žádoucím strategickém směřování Evropské unie. Myslím, že bychom se však v prvé řadě měli na žádoucí budoucí vývoj zeptat občanů a těch, kteří jsou jim nejblíže, tzn. starostů, obecních zastupitelů.

Strategie sice správně uvádí potřebu většího zapojení regionálních a lokálních partnerů, není však jasné, jak by měl být princip partnerství uplatňován v praxi. Navíc je konzultační proces dobrovolný, tudíž pro rozhodnutí členských států nikterak závazný.

Když totiž Svaz měst a obcí České republiky uplatnil k pozici naší vlády ke strategii EU 2020 připomínky, nejen že tyto připomínky nebyly zapracovány, ale ani se mu nedostalo řádné odpovědi včetně jejich vypořádání. Chceme li, aby se nezopakoval neúspěch Lisabonské strategie, nesmíme nadále opomíjet hlas místních samospráv, které jsou ve všech členských státech součástí veřejné správy a jejichž úloha je při naplňování jakékoli evropské politiky klíčová. Naopak, povinná konzultace aktérů dole by přinesla zásadní poznatky ke správné, efektivní a účinné realizaci přijímaných opatření. Rád bych proto vyzval Komisi, aby důsledně monitorovala způsob zapojení samospráv do celého procesu.